Frau Präsidentin! Griechenland und kein Ende.

Seit der Euro Bargeldeinführung hat Griechenland schon 58 Milliarden netto aus dem EU Haushalt bekommen. Nochmal nicht als Rettungsmilliarden, sondern als Netto Profiteur.

Zweitens ist das Investitionsprogramm wirtschaftlich nicht sinnvoll

Es gibt einen Grund, warum in Griechenland nicht investiert wird. Drittens Griechenland ist insolvent.